Está clarísimo lo que están haciendo, aunque al señor Preda le sorprenda.

Por qué seguimos siendo tan tímidos en la denuncia de lo que es, evidentemente, una trasgresión de la legalidad internacional. Lo que nosotros consentimos al Gobierno de Israel y lo que nosotros consentimos en este caso a la Administración norteamericana está fuera de la ley internacional. Y no podemos exigirles a unos que cumplan la ley internacional y a otros permitirles que no la cumplan. Me da la impresión de que somos demasiado tímidos porque no sabemos cómo hacer para relacionarnos con una Administración norteamericana que es claramente hostil a la Unión Europea. Creo que una de mis primeras intervenciones en este Pleno fue sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Y esta es mi penúltima intervención en el Pleno, y también es sobre un conflicto que está retrocediendo en sus posibilidades de convertirse en un camino de paz, una situación que somos incapaces de gestionar, que produce injusticias enormes y que va a hacer imposible la solución de los dos Estados en términos físicos. Vamos a seguir reclamando los dos Estados en términos políticos, pero en términos físicos no podremos hacer los dos Estados. Y creo que ya es hora de que levantemos un poco más la voz.